nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund guðmund guðbjarnason frá ársreikningaskrá og þórð reynisson frá fjármálaráðuneyti auk en bárust umsagnir um málið markmið frumvarpsins er að auka skil til ársreikningaskrár og gera málsmeðferð skilvirkari en þrátt fyrir skýra lagaskyldu þess efnis er ávallt nokkur fjöldi fyrirtækja sem hvorki semur ársreikning né skilar honum breytingarnar eru tvíþættar það er lagt til að það varði meiri háttar brot sú háttsemi að framkvæmdastjóri eða stjórnarmenn stærri félaga vanrækja að semja eða skila inn ársreikningi eða samstæðureikningi síðari breytingin lýtur að ársreikningaskrá sem hefur það hlutverk að taka á móti geyma og birta ársreikninga skilaskyldra félaga og þar verði veitt heimild til að leggja sektir á þau félög sem teljast til minni félaga og vanrækja að standa skil á ársreikningi eða samstæðureikningi að öðru leyti vísa ég til nefndarálitsins á þingskjali fimm hundruð fjörutíu og sjö háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson var fjarverandi við afgreiðslu málsins meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal jóhanna sigurðardóttir dagný jónsdóttir lúðvík bergvinsson birgir ármannsson ágúst ólafur ágústsson ásta möller og sæunn stefánsdóttir